hæstvirtur forseti við erum hér með framhaldsnefndarálit frá meiri hluta félags og tryggingamálanefndar um frumvarp til laga um breytingar á lögum númer níutíu og fimm tvö þúsund með síðari breytingum þessu var vísað inn félagsmálanefnd vegna þess að það kom fram ósamræmi á milli nefndarálits og lagatexta varðandi heimild til að sækja gögn frá skattyfirvöldum til handa vinnumálastofnun til þess að fylgjast með þegar sótt væri um fæðingarorlof og í þessu nefndaráliti er tekinn af allur vafi um það að þessi heimild er til staðar það er að sækja þessi gögn það var raunar fyrir í lögunum en það skuli vera með samþykki þess sem sækir um fæðingarorlof og klárlega ljóst að ef viðkomandi leyfir ekki að þessi gögn séu sótt að þá getur viðkomandi ekki fengið fæðingarorlof það sem við í raunveruleikanum vorum að skerpa þá er að það þarf að vera með vitund og samþykki viðkomandi að þessi gögn séu sótt en ágreiningur var í nefndinni um það hvort viðkomandi gæti neitað og krafist þess að fá að skila gögnunum sjálfur meiri hluti nefndarinnar taldi svo ekki vera vegna þess bara af fenginni reynslu og af því að hvernig þetta er í framkvæmd þá sé nóg að viðkomandi sé upplýstur um það að þessi gögn verði sótt og það því látið duga ég held að það þurfi ekki frekari skýringar það eru skýringar í nefndarálitinu í smærri atriðum en þetta er sagt útskýring á þessu sem kom þarna upp í umræðunni við